Semnarea acordului Nabucco a demonstrat, pe de altă parte, implicarea Turciei în crearea unei siguranțe la nivelul alimentării cu gaz a spațiului european, așa cum o arată și negocierile Turciei pentru a adera la Comunitatea Energetică Europeană. Turcia și a dovedit rolul cheie ca actor regional prin normalizarea relațiilor cu Armenia, precum și prin îmbunătățirea relațiilor cu Irak și cu guvernul regional kurd. Să nu uităm, desigur, nici cooperarea în cadrul Sinergiei Mării Negre, lansată acum trei ani cu scopul de a promova stabilitatea și reformele în țările din jurul Mării Negre. În fine, nu aș vrea să uităm câteva motive esențiale care pledează în favoarea aderării acestei țări la Uniune Turcia face în mod clar parte din familia europeană și e un important partener în dialogul dintre civilizații.